Madame la Présidente, chers collègues, beaucoup d'entre nous l'ont dit, Google est un quasi monopole mondial qui tente de s'approprier le patrimoine culturel, littéraire et journalistique de toute la planète. L'Europe ne doit pas se placer sous sa tutelle.

L'Europe doit s'engager, comme vous l'avez dit, Monsieur Kallas, dans un programme de numérisation.

L'idée de la création d'un marché européen des droits d'auteur nous inquiète beaucoup de ce point de vue. Il ne faudrait pas confondre les œuvres de l'esprit, qui sont un patrimoine commun, et l'esprit des affaires, qui consisterait à transformer la culture en marchandise. L'Union européenne, avec les États, doit donc, à notre sens, garantir les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle des écrivains, des journalistes, des scientifiques. Les systèmes de numérisation publics lancés dans un certain nombre d'États doivent être soutenus et combinés avec ce projet européen Europeana sur la base du refus de l'appropriation privée de biens publics culturels. Avant d'adopter toute décision, je crois qu'il serait souhaitable que notre Assemblée prenne l'initiative d'une conférence stratégique européenne associant les institutions européennes, les États, les syndicats d'auteurs, les bibliothèques, voire les opérateurs de télécommunications publiques, pour élaborer un modèle européen public de numérisation respectant les auteurs, les œuvres, et permettant leur accès au plus grand nombre.